Mooduseid, kuidas hävitada meedia pluralism ja sööta elanikkonda tasakaalustamata teabega, blokeerida arvamuste mitmekesisust, on mitmeid.

Monopoli teabele saab saavutada ka näiteks täites avalik õigusliku meedia juhtorganite ametikohad ühe partei liikmetega, see tähendab võimupartei liikmetega, ja blokeerides teised arvamused. Näiteid on teisigi ja neid siin saalis me selle teema arutelu käigus ka kuulsime.